Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissario Tajani, moltissimi complimenti all'amico presidente Harbour per il suo lavoro brillante sulla sicurezza delle imbarcazioni da diporto e per la tutela dell'ambiente, che è di vitale importanza, ovviamente, per il mio paese, l'Italia, ma altrettanto importante è la tutela della sicurezza di chi in quello stesso mare non va in barca ma vi nuota. Infatti, ogni anno, nel mio paese vengono tragicamente uccise molte persone, falciate dalle eliche di quelle stesse imbarcazioni da diporto senza che il conducente se ne accorga nemmeno. È più che urgente quindi che venga reso obbligatorio a livello europeo e mi rivolgo al Commissario per chi nuota oltre i 100 metri dalla riva, l'utilizzo di una boa di segnalazione che possa evitare la perdita di ulteriori vite umane, così come avviene per chi pratica l'attività subacquea e usa tali boe quando si immerge.